Turkije moet die vrijheden daadwerkelijk toepassen en niet enkel zoals commissaris Füle eerder zei en de hoge vertegenwoordiger, mevrouw Ashton, herhaalde de hoogst mogelijke democratische normen en praktijk nástreven.

Vrijheid en persvrijheid in het bijzonder en ik ben zelf een gewezen journalist vormen het immuunsysteem van een gezonde maatschappij. Maar Ankara lijkt fundamenteel een andere weg te willen inslaan, en de koers van het autoritaire Midden Oosten te willen volgen of het Rusland aan de Bosporus te willen worden. Indien de democratie in Turkije niets meer is dan een masker, en de staat nu haar ware gelaat laat zien, moeten er conclusies getrokken worden, in het bijzonder voor de toetredingsonderhandelingen.